Stimate coleg, sunt de

Nici din ce a spus domnul comisar, nici din dezbaterea colegilor, nu a rezultat că ne am gândi pentru perioada următoare a cadrului financiar multinațional la un buget și pentru dezvoltarea turismului, deși turismul în Europa aduce un număr impresionant de locuri de muncă, contribuie la PIB. Credeți că este bine ca, măcar din 2020, să avem linie bugetară și pentru turism.